Consider că în mare parte propunerile Comisiei, precum și amendamentele propuse în raport contribuie la adaptarea acestei directive la obiectivele pe care Uniunea și le a asumat în materie de mediu și schimbări climatice, printr o fiscalitate care să favorizeze produsele energetice cu impact cât mai scăzut asupra mediului. La fel, însă, ca și alți colegi am rezerve serioase legate de principiul proporționalității și de impactul pe care l ar putea avea asupra prețului la motorină. În condițiile în care oricum prețurile la combustibil pun presiune pe consumatorii europeni, nu cred că această creștere la prețul la motorină ar fi cea mai oportună măsură. În plus, ar limita și interesul consumatorilor pentru autovehicule care se alimentează cu acest tip de carburant, deci va fi un impact și pe industria constructoare de automobile din Uniunea Europeană. Ținând cont de faptul că motoarele diesel sunt unele dintre atuurile industriei europene cred că am putea să pierdem acest avantaj comparativ. În plus, nu vom avea nici avantajul ecologic, pentru că există o diferență energetică între consumul de benzină și motorină.